Dnes se ve světě používají mnohem subtilnější metody než násilné stěhování celých národů. Národ není třeba stěhovat, stačí sofistikovaně vytvořit atmosféru strachu a lidé se vystěhují sami. Tuto metodu používá vůči Krymským Tatarům dnešní Rusko, které Krymský poloostrov už třetím rokem nezákonně okupuje. Velmi účinným prostředkem jsou únosy, vraždy, zneužívání antiteroristických zákonů, zneužívání psychiatrických léčeben, ranní vykopávání dveří těžce pracujících rodin Krymských Tatarů.